L'excision en Europe est le fait exclusif de populations immigrées qui n'ont pas été assimilées et n'ont pas adopté les valeurs civilisationnelles et les mœurs européennes. Leur développement est la démonstration de la submersion migratoire que nous subissons et de l'absence d'intégration de certaines populations. Si nous pouvons lutter contre cette barbarie dans certains pays extérieurs à l'Union, nous devons le faire dans ces pays et non importer cette problématique en Europe, comme le suggère la convention d'Istanbul. Trente millions de femmes dans le monde sont menacées d'excision.